Als Koordinator der Sozialdemokraten im Ausschuss für Wirtschaft und Währung kann ich bestätigen, dass der Vorschlag von Herrn Schwab ein fraktionsübergreifender, guter Vorschlag ist, den wir bitten zu unterstützen und dem wir selber folgen werden.